Panie Przewodniczący! Na początku obecnej kadencji zwracałem uwagę na to, że konflikty hybrydowe, wojny hybrydowe wymagają hybrydowych odpowiedzi, hybrydowych reakcji, czyli bardzo złożonych. Na składniki takie podstawowe tych właściwych odpowiedzi powinny się składać właśnie walka z propagandą, walka z dezinformacją, ale także bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, edukacja na każdym szczeblu czy też współdziałanie, czyli to co w sprawozdaniu nazywane jest strategicznością. Muszę powiedzieć, że w jakimś sensie Komisją jestem zawiedziony.

także to z obecnego roku, nie jest inicjatywą Komisji. Jest inicjatywą pani przewodniczącej Komisji Obrony i Bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że w tej materii akurat Komisja powinna wyprzedzać fakty.

Jest sygnałem, że Komisja Europejska zbyt późno reaguje na rozmaite problemy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej i w przestrzeni bezpieczeństwa. Chcę podkreślić, że te zalecenia jest ich blisko czterdzieści są dobrze adresowane, dobrze napisane, dobrze opisane i we właściwym czasie.